Señor Presidente, lamento la última intervención de la Comisaria, porque es profundamente injusta. Y es injusta porque no se trata de un problema de una sola región. Y no se trata de que sean doce, catorce o veintiocho barcos. Porque usted, Comisaria, ha defendido hasta este momento, cuando el Acuerdo era tremendamente negativo, lo mismo que ha defendido hoy. Y dijo entonces —y ahí está la prueba, en las comisiones— que el Acuerdo era bueno. Lo dijo entonces —que era malísimo— y lo dice hoy —que es mucho mejor—.

Es verdad que es un acuerdo importante. Es verdad que es un acuerdo mucho mejor que el anterior. Yo lo he dicho. Y es verdad que es un acuerdo que tiene carencias.

Se han analizado muchos otros asuntos. Se ha hablado de estabilidad en la zona, de desarrollo, de seguridad, de elecciones claro que sí.

Yo estoy por la ayuda al desarrollo, pero no debe ser el Acuerdo de pesca la materia fundamental de desarrollo. Puede ser accesorio, pero no la parte fundamental. Y claro que es justa la defensa de los intereses de Mauritania. Cada cual defiende lo suyo, pero también la Unión Europea puede defender no pagar más de lo que debe por unas oportunidades de pesca que no son las adecuadas.

Y el voto de un canario o de un gallego vale exactamente igual que el de cualquier otro ciudadano europeo, y aquí parece que se ha cuestionado. En relación con una tarjeta azul que se ha mostrado, no ha dejado de ser una pirueta política entre dos miembros de un mismo partido. A mí me parece muy bien, solo que me habría gustado también que esas autoridades andaluzas y esa flota andaluza se hubieran dirigido a mí para exponerme sus argumentos, que han expuesto a otros y a mí, lamentablemente, no lo han hecho.

Y lo que tenemos que hacer ahora —lo he dicho desde el principio— es trabajar mañana todos juntos para que el próximo acuerdo sea un acuerdo del que podamos decir todos absolutamente en esta Cámara que es un acuerdo satisfactorio.

Eso creo que es relativizar y simplificar muchísimo el tema.